Madame la Présidente, Madame la Commissaire, le droit à la mobilité a trop été conçu au fil du temps comme un moyen de mise en concurrence des travailleurs entre eux, car il a été disjoint du droit et du progrès social et humain. Avec la directive sur les services et la directive sur le détachement des travailleurs, l'Union européenne a même organisé cette concurrence au profit de la rentabilité des entreprises. Nous devons rétablir l'équité et l'égalité entre travailleurs face à l'accès au travail, au droit du travail, au droit à la protection sociale, à de meilleures conditions de travail et de rémunération, et cela passe en partie par la création d'un corps européen d'inspecteurs du travail pour faire respecter ces droits.

Il est temps que notre Union européenne devienne un espace non plus de concurrence, mais de solidarité et de progrès social.